Monsieur le Président, après plus de deux longues années de négociations, nous votons enfin ce règlement sur la politique de cohésion. Deux années qui n'auront pas été inutiles, ne serait ce que dans la possibilité qui nous a été offerte de limer les dents de cette affreuse conditionnalité macroéconomique.

Mon seul regret sur ce chapitre RUP porte sur l'injustice mahoraise pour la première fois, une région d'un État membre n'aura pas de dotation au moins équivalente à celle de ses pairs.